á markvissan hátt það hefur hún samþykkt meðal annars á norrænum vettvangi og má nefna til dæmis að en hefur verið virkur þátttakandi í norrænu baltnesku átaki sem staðið hefur allt fram á ja ég held að því hafi lokið á síðasta ári tvö þúsund og sex átaki sem norrænu ríkisstjórnirnar efndu til í samvinnu við eystrasaltsríkin til þess að vinna gegn mansali og frá þessu átaki er sagt á heimasíðum ráðuneytanna hér á íslandi jafnréttisráðherrar og dómsmálaráðherrar norðurlandanna hafa líka undirritað yfirlýsingu um að þeir muni halda áfram þeirri vinnu varðandi átakið sem gert hefur verið og við vitum að á norðurlandaráðsþingi sennilega næst munum við eiga von á skýrslu frá ríkisstjórnunum um niðurstöðu þessara mála í yfirlýsingunni sem varðar þetta mál samþykkja ráðherrarnir líka að hrinda í framkvæmd aðgerða álætlun hver í sínu landi nú er það svo að nágrannlöndin okkar hafa verið með í gildi aðgerðaáætlanir af þessu tagi gegn mansali undanfarin ár danir gáfu út sína fyrstu tvö þúsund og tvö hún gilti til þriggja eða fjögurra ára og það er verið að endurnýja hana ef það er ekki komin ný norðmenn eru með sína aðgerðaráætlun tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og átta en ekkert bólar á íslenskri framkvæmdaráætlun í þessum efnum hæstvirtur forseti nú er það svo að mansal til kynlífsþrælkunar hefur verið mjög til umfjöllunar i nágrannalöndum okkar og við höfum aldeilis ástæðu til þess að ætla að það teygi anga sína hingað til lands glæpastarfsemi af þessu tagi er orðin ótrúlega umfangsmikil í veröldinni og eftir því sem nýjustu fréttir herma og tölur frá sameinuðu þjóðunum segja eru glæpasamtök sem stunda sölu á konum og börnum til kynlífsþrælkunar farin að velta meiri fjármunum á ári en þeir sem eru að smygla vopnum eða eiturlyfjum það hefur verið sagt á norðurlandaráðsvettvangi kom meðal annars fram á fundi borgaranefndar norðurlandaráðs í lahti á finnlandi á síðasta hausti að hér á norðurlöndunum væri vandinn verulegur okkur skorti kannski í sjálfu sér ekki lagasetningar eða alþjóðlega samninga heldur skorti okkur fyrst og fremst fjármagn og pólitískan vilja ég spyr hæstvirtur dómsmálaráðherra um það hvort okkur skorti kannski pólitískan vilja hér í ljósi þess að aðgerðaráætlun gegn mansali hefur ekki enn litið dagsins ljós þrátt fyrir þær skuldbindingar sem við höfum tekið á okkur í þeim efnum